Ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung Wäre es parlamentarisch zulässig, einen Redner, der sagt, es habe sich zwischen dem Zweiten Weltkrieg und heute nichts geändert, einen Spinner zu nennen?